herra forseti það er nú svo að eitt af meginmarkmiðum með þingstörfum er að leiða þingviljann í ljós eins og það er kallað til þess að það gerist þurfa mál að komast á dagskrá og til atkvæða

hvort er við það stuðningur eða ekki sé hann ekki til staðar ef meiri hlutinn er andvígur tillögu af þessu tagi fellir hann tillöguna þar með liggur niðurstaða alþingis fyrir það er lýðræðislegt það er hjáleið framhjá lýðræðinu að neita að taka á dagskrá tillögu af þessu tagi mér finnst það sjálfsagt mál að hún komist strax á dagskrá aðstæðnanna vegna og